Najlepša hvala, spoštovani predsedujoči , kolegice in, kolegi. Zdaj, kljub temu da se na prvi pogled zdi, da smo, družbo spravili na eno raven, kjer smo moški in ženske, enakopravni, enakopravno zastopani, temu v resnici ni tako. če podrobneje pogledamo, statistike, recimo podatke o kakovosti življenja, o trgu dela, o revščini, vidimo, da, da zeva tukaj ena velika, velika vrzel in, da je to nujno treba nasloviti in odpraviti. Zdaj, kar se revščine tiče, v Sloveniji imamo dvesto oseminšestdeset tisoč ljudi, ki živi pod pragom revščine, večji del teh ljudi so ženske. vsaka peta slovenska ženska živi pod pragom revščine, kar je zaskrbljujoča, statistika. najbolj, kar se revščine tiče, pa so najbolj na udaru, najšibkejša skupina, ženske starejše od petinšestdeset, let. Potem podatki o trgu dela kažejo, da je kapitalizem do žensk še posebej, neprizanesljiv, neizprosen. v Evropski uniji je stopnja zaposljivosti žensk bistveno manjša od zaposljivosti moških. ženske ste v glavnem vključene v poklice, slabše plačane poklice, izobraževanju, zdravstvu, , socialnem delu, v negi in, in tako naprej. tudi v Sloveniji trend v zadnjih letih izrazito, je izrazito negativen. Plačna vrzel, med spoloma je v letih od dva tisoč deset do dva tisoč, sedemnajst narasla z nič celih devet na osem odstotkov. Plačno vrzel med moškimi in ženskami je treba nujno in čimprej in čim bolj učinkovito odpraviti. na to dejstvo, na to problematiko so prej, dobrim tednom opozorili tudi udeleženci konference Enako plačilo za enako delo in, pravilno ugotovili, da nižje plače pomenijo tudi nižje pokojnine oziroma da neenakost danes pomeni neenakost jutri. In zdaj v zvezi s tem jaz ministrico, sprašujem in računam na ustni odgovor na naslednji seji, kako si na ministrstvu razlagajo te podatke in kje vidijo vzroke za povečanje plačne vrzeli med spoloma v Sloveniji? S katerimi ukrepi in posegi v trg dela lahko Slovenija zagotovi večjo enakost med spoloma? Kako komentirajo podatek, da je položaj žensk slabši v javnem sektorju. In ali bodo s tem podatkom, tem podatkom sledili tudi ukrepi? In na konec, glede pokojnin. Glede na to, da je v spremembah pokojninske zakonodaje predvidena določitev odmernega odstotka za štirideset let dopolnjene pokojninske dobe za oba spola v enaki višini, torej triinšestdeset odstotkov. Kako namerava ministrstvo nasloviti velike razlike med upokojenci in upokojenkami? Najlepša hvala.